Una gran parte de los lorquinos ha perdido también sus lugares de trabajo y, con ello, se han ido sus esperanzas, sus expectativas y oportunidades. Lorca es una ciudad de setenta mil habitantes, con un 20 de emigrantes a los que ha recibido, acogido y sabido dar una nueva vida con un nuevo sentido. Sé que juntos viejos lorquinos, nuevos lorquinos con ayuda de las instituciones y con ayuda de todos, podrán iniciar un nuevo recorrido en sus vidas. Pero también he de decir y pido que Europa no deje a nadie atrás y sepa apoyar a los que sufren, identificar el dolor y ponerse a su lado, abriendo sus brazos y ofreciendo oportunidades. Muchas gracias a todos.